septembril eelmisel aastal Eesti territooriumilt röövis.

Kutsun üles kõiki kolleege, kõiki liikmesriike, Euroopa Komisjoni, Euroopa poliitilisi parteisid oma suhtlemises Venemaaga nõudma Euroopa Liidu kodaniku Eston Kohveri viivitamatut vabastamist, et ta saaks pärast juba kaotatud aega tagasi pöörduda koju oma pere juurde, kus ootab teda ka neli väikest last.

Kutsun üles toetama ka tänase resolutsiooni muudatusettepanekuid, et kuriteole järgneks siiski vältimatu tagajärg ja karistus.